Ich erkenne, dass hier sehr präzise die drei Hauptbereiche des Aktionsradius definiert wurden.

Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie bei allen Maßnahmen nicht vergessen, dass die Grundrechte aller Bürger zu respektieren sind und dass Sicherheit und Freiheit zwei gleichberechtigte Säulen sind, auf denen unser Gebäude aufzubauen ist. Ich möchte bei den Ausführungen zur Datenspeicherung eine gewisse Unzufriedenheit artikulieren. Hier könnte ein weiter gehendes Handeln sinnvoll sein, wenn wir bedenken, dass es im Finanz und Bankenbereich ja längere Speicherung gibt, und zwar sehr präzise und ordentlich. Und wir wollen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist.

Und ich will keine Ausreden gelten lassen Verfassungsjuristen sollen sich über Nacht einsperren und das lösen. Darüber hinaus würde ich mir noch wünschen, dass nicht nur der Kampf gegen Online Hassreden hier ein Thema ist, sondern auch Offline Hassreden.